En vandaag spreken we over de zoveelste truc om Nederlanders geld af te pakken de financiëletransactietaks. Dit zal Nederland tot 4 miljard per jaar gaan kosten.

Maar dat gaan we niet doen. Bij de komende Nederlandse verkiezingen op 12 september zullen de Nederlandse burgers massaal tegen Europa stemmen, tegen het ESM, tegen Europese belastingen, tegen eurobonds en tegen al die geldverspilling. Nederlanders laten zich niet de les lezen.